Señor presidente, comisario. Se ha dicho ya las revelaciones de los papeles de Panamá y de Lux Leaks pusieron de manifiesto la necesidad apremiante de que la Unión y sus Estados miembros luchen contra la evasión y la elusión fiscales y la planificación fiscal agresiva y favorezcan una cooperación y transparencia mayores, haciendo que nuestros sistemas fiscales sean más justos y garantizando que los impuestos sobre sociedades se paguen allí donde se cree el valor. No se puede permitir que algunas jurisdicciones fiscales contribuyan activamente al diseño de políticas agresivas para empresas multinacionales que, por ese medio, pueden aprovechar la oportunidad para eludir la tributación. Necesitamos un esfuerzo conjunto, a nivel europeo e internacional, para prevenir la planificación fiscal agresiva, aumentar la transparencia y crear un entorno más justo para las empresas de la Unión Europea. A principios del año pasado, la Comisión presentó nuevas medidas contra la elusión del impuesto sobre sociedades. Estas nuevas normas son esenciales para armonizar la legislación fiscal en los veintiocho países de la Unión Europea, a fin de luchar de manera eficaz contra las prácticas fiscales agresivas por parte de las grandes empresas. Asimismo, a finales del año pasado se aprobó el acuerdo sobre los criterios y el proceso para la elaboración y aprobación de una lista paneuropea de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal. El objetivo de crear esa lista es promover los buenos estándares que ya aplica la Unión Europea en materia tributaria. Los criterios para incluir a jurisdicciones en dicha lista serán transparencia fiscal, tener un sistema tributario justo e implementar las recomendaciones de la OCDE contra la erosión de bases imponibles. La lista de jurisdicciones no cooperativas y de sanciones —según ha añadido el comisario— deberá presentarse antes de final de este año, y estoy seguro de que habrá alguna ausencia. Dicho esto, doy la bienvenida al trabajo realizado por el Grupo Código de conducta, la Comisión Europea y el Consejo Europeo.